észak afrikai esetekre gondolok, Tunéziára, Egyiptomra mutatja, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen figyelmet fordítunk például erre az emberi jogi, pénzügyi eszközre, és fontos lehet ennek az eszköznek a gyakorlati, adott helyszínen kifejtett hatása. Éppen ez az első fontos magyarázata annak, hogy a Parlament miért is követel magának ellenőrzési jogot az eszközt illetően. Az első olvasatbeli tavaly októberi vitában megvitatott tartalmi kérdések, amelyek azt szolgálták, hogy a helyi kulcsfontosságú civil szervezetek működését elősegítsük. Ebben egyetértésre találtunk az intézmények között. A második olvasatra most az érem másik oldala, a Parlament demokratikus ellenőrzési jogát illető intézményközi vitában való megegyezés marad. Mint ismeretes, a pénzügyi eszközök kérdése, ezen belül ennek a demokráciát és emberi jogokat elősegítő eszköznek a kérdése is, egy éve intézményközi küzdelem részévé vált. A Lisszaboni Szerződés megerősítette az Európai Parlament demokratikus ellenőrzési jogát, ez ugye tulajdonképpen a delegated acts intézménye, amelyet jelen helyzetben szükségesnek látunk érvényesíteni és alkalmazni.

Tehát második olvasatban, és várhatóan az ezt követő egyeztetési eljárás során mi is az Európai Parlament demokratikus ellenőrzési jogának elismeréséért küzdünk, és mi úgy gondoljuk, képviselőtársammal, hogy pontosan a demokrácia és az emberi jogok pénzügyi eszközének esetében releváns ez. Hiszen ahogy az imént is hallottuk, ez az eszköz az emberi jogokat, a jogállamiságot, a demokrácia védelmét szolgálná, és olyan konkrét jogokat segítünk elő, mint a nők, a gyerekek jogaiért folytatott küzdelem, a halálbüntetés, a kínzás és kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmód elleni küzdelem. Az emberijogvédőket segítenénk a munkájukban a leglehetetlenebb körülmények között is. Ez az eszköz ezért is különösen fontos.

Mindez indokolja, hogy nekünk, Parlamentnek beleszólásunk legyen a stratégia és a keretprogramok alakításába, és az elkövetkező tervek kidolgozásába, mert évenkénti nyomon követéssel komolyabb lépéseket tudunk tenni, és nemcsak azzal, hogy kétévente az esedékes pénzügyi ciklusok alkalmával kérdezik ki a véleményünket. Ebben kérjük tehát az Önök támogatását, hogy a Lisszaboni Szerződést követő időszakban most valóban annak szellemiségében is cselekedhessünk, és én bízom benne, hogy mind a Bizottság, mind a Tanács belátja ennek a szükségességét az elkövetkező egyeztetési eljárás során.